Signora Presidente, onorevoli colleghi, la creazione di una procura europea costituirebbe un primo passo, un passo importante anche se non risolutivo in quel percorso di una più forte cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea su un settore delicato ed essenziale come quello della giustizia penale. Importante perché in questo modo si darebbe avvio concretamente a quel processo di armonizzazione tra le varie legislazioni per arrivare a quello che il relatore Iacolino chiamava uno spazio comune di giustizia europea, in grado di contrastare più efficacemente una criminalità che ormai da tempo ha assunto una dimensione sovranazionale. Si può dire che il crimine è stato molto più veloce degli Stati nazionali ad assumere una dimensione che prescinde dal confine nazionale. Quindi non è ancora sufficiente perché oltre alle resistenze che abbiamo visto da parte degli Stati ad andare avanti in questa direzione, c'è anche un campo di azione troppo ristretto e quindi credo che sotto questo punto di vista ci vorrebbe da parte di tutti un maggiore coraggio nel dare delle risposte comuni alle sfide comuni.